Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung wie die von Herrn Schulz.

Sie verstehen sicher, dass unsere Sensibilität für Stresstests nach den Erfahrungen mit den Bankenstresstests größer geworden ist, auch was Atomkraft anbelangt.

Müsste man nicht eigentlich bei Atomkraft nur noch gemeinschaftlich entscheiden, weil die Grenzen sowieso übersprungen werden durch die Strahlung?